A közelgő koppenhágai klímacsúcs egyik kulcsfontosságú témája lehet az erdőgazdálkodás. Ez nem véletlen, hiszen az erdőirtásból fakadóan több káros gáz halmozódik fel a levegőben, mint amennyi például a közlekedés számlájára írható. A helyzet megoldatlanságáról tanúskodik, hogy becslések szerint a világ fakitermelésének majdnem 40 százaléka illegális eredetű. Az erdőirtásról elsősorban a trópusok jutnak eszünkbe, de nem kell annyira messzire mennünk. Egy nemrég megjelent tanulmány szerint Magyarországon a fafelhasználás egyharmada illegális kitermelésből származik. A szankciók hiánya miatt így aztán a megújulók látszólagos térnyerése valójában részben törvénytelen faégetést és kitermelést takar. A fentiek miatt meg kell erősíteni a fenntartható erdőgazdálkodásra vonatkozó előírásokat. A koppenhágai klímacsúcs megteremtheti a lehetőségét, hogy az erdőgazdálkodás integrált része legyen a klímavédelmi rendszereknek.